Am fost întrebată de domnul Boștinaru dacă știu ce înseamnă Schengen, că a considerat că nu trebuie să îmi dea lecții și vreau să îi spun că da, știu ce înseamnă Schengen. Am fost raportor al Parlamentului pentru modificarea codului Schengen și am introdus România și Bulgaria între statele care trebuie să asigure frontiera externă a Uniunii Europene, cu drepturi și obligații egale față de celelalte state membre. Deci, am făcut un pas înainte, tocmai pentru aderarea țării mele și a Bulgariei la Schengen, pentru că în raportul inițial al Comisiei nu existau România și Bulgaria. Dar ce a făcut acest guvern socialist și ALDE în România? Din cele peste 60 de milioane, fonduri alocate pentru componenta frontieră și control frontiere, au folosit până acuma sub 10 Nu au cumpărat niciun scanner pentru verificarea celor care intră și ies din Uniunea Europeană și pentru protejarea Uniunii împotriva terorismului